Je remercie M.

Ce n'est pas le jeu de la terreur, c'est l'idée qu'il fallait un compromis sur le sujet et que le compromis, c'est la meilleure manière que nous ayons de travailler dans ce Parlement.